Vážený pán predsedajúci, ja sa chcem opýtať ohľadne tohto dokumentu skutočne chceme povýšiť zabíjanie nenarodených detí na ľudské právo a na právo žien? Ja tu často počúvam o Európskej únii ako o úspešnom projekte, ktorý zabezpečuje mier a prosperitu v našom regióne.

Len potom nechápem prečo keď žijeme dobre v bohatej časti sveta tu vládne strach z nenarodených a nevinných detí a chceme ich pozabíjať, moja otázka. Naozaj stoja nenarodené deti v ceste pokroku v oblasti rovnosti medzi mužom a ženou?

Toto nazýva Európsky parlament progresívnou sociálnou zmenou?

Ja si potom takýto pokrok na úkor bezbranných a nevinných detí rozhodne neželám.

Ak niekto v tejto sále nesúhlasí napríklad s Istanbulským dohovorom, ktorý je dohovorom o bojovaní proti násiliu na ženách ale pozor, ak s ním nesúhlasí nie preto, že by schvaľoval násilie na ženách, ale len nesúhlasí s dohovorom pre genderovú ideológiu, ktorú obsahuje tak je onálepkovaný ako extrémista a ide sa proti nemu bojovať.